Comprendiamo, infatti, che al parlamento britannico si registrano due maggioranze negative, l'una contro l'accordo e l'altra contro l'eventualità di un'uscita dall'Unione senza accordo, ma non vi è alcuna maggioranza positiva. Auspichiamo quindi che si cominci a lavorare per costruire al più presto una maggioranza a favore di una soluzione condivisa e attendiamo di sapere come il governo britannico intenda procedere.

Se non sarà possibile essere più ambiziosi ci confronteremo con un'uscita senza accordo, che avrebbe però effetti negativi sotto ogni punto di vista per tutti. Dovremo certamente continuare i preparativi per fare fronte anche ad un'ipotesi di uscita senza accordo, pensando, come credo sia giusto e questa è la linea del Parlamento europeo, innanzitutto ai cittadini dell'Unione europea che vivono nel Regno Unito, e a quelli britannici che vivono sul continente. Cittadini che, più di chiunque altro, soffrono dell'incertezza e che sarebbero le prime vittime di un'uscita disordinata. Dobbiamo continuare a seguire con attenzione il problema irlandese, non dobbiamo lasciare da sola l'Irlanda, dobbiamo fare in modo che la frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda sia una frontiera flessibile, ma che nello stesso tempo siano garantiti gli interessi della salute, dell'agricoltura e dell'agroindustria europea.